Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es evidente que la próxima Cumbre Unión Europea Estados Unidos vendrá determinada por la crisis economicofinanciera. Y creo que deberíamos hacer una aproximación, modesta por ambas partes, aplicándonos ese proverbio chino de que, antes de lanzarnos a la labor de arreglar el mundo, deberíamos primero dar tres vueltas por nuestra propia casa, ponderando, eso sí, la influencia global de cada una de las partes y subrayando el papel y el peso económico, comercial, financiero e industrial de la Unión Europea. Más allá de los problemas economicofinancieros, creo que es importante que tomemos en consideración las lecciones aprendidas en Libia, tras la Operación Protector Unificado, donde la Unión Europea ha sido criticada también la situación en Siria, tras la reunión de hoy de la Liga Árabe, tratando de avanzar en la búsqueda de una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el proceso de paz en Oriente Medio, al que se ha referido el Comisario la cuestión palestina, en la que la Unión Europea ha dado un espectáculo lamentable en la votación en la UNESCO y pidiendo también una mayor coherencia entre las palabras y los hechos, después del discurso del Presidente Obama en los Estados Unidos. Es evidente, señora Presidenta, que la Unión Europea y los Estados Unidos son dos socios que comparten una misma visión del mundo, no siempre idéntica, pero que están llamados a entenderse y a respetarse mutuamente, debiéndose entender que en este mundo globalizado de hoy, frente a los retos y amenazas que nos afectan a todos por igual ―la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, la crisis económica y financiera o el desempleo, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales o la emigración―, tenemos que buscar respuestas de todos por igual, entendiendo que el unilateralismo,